Europa loopt voorop. Dat zou de Commissie moeten uitdragen. Als ik kijk naar de Green Deal, dan zie ik hele hoge ambities, maar geen realisme. Ik zie hele hoge doelen, maar geen gereedschap om deze doelen te realiseren. Waarom duurt de toelating van nieuwe, groene gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld zo lang? En dan nu dus ook nog eens die dreigende extra goedkope importen uit Mercosur, waar hele andere normen gelden. Dat moet wat ons betreft echt anders.

Alleen zo kunnen we met elkaar werken aan duurzaamheid.